Sie wollen die militärische Fähigkeit der EU ausbauen und geostrategische und wirtschaftliche Interessen durchsetzen. Es geht um Handelsrouten, und natürlich geht es auch um Ressourcen. Dafür haben Sie ja in den vergangenen Jahren, wie Sie schon dargestellt haben, viel unternommen Pesco, der Europäische Verteidigungsfonds das sind ja nur einige Beispiele von dem, was Sie gemacht haben.

Auf der anderen Seite verfallen Städte in Europa und 113 Millionen Menschen in der EU sind von Armut bedroht, und Sie geben derzeit im Rahmen des Verteidigungsfonds 13 Milliarden Euro für Militärgüter, für Waffen, für Killerdrohnen und Ähnliches aus.

Wir laden Sie dazu ein, einen möglichen Krieg mit dem Iran zu verhindern. Wir laden Sie dazu ein, sich mehr und stärker für Abrüstungsverträge einzusetzen. Das wäre nämlich wirklich eine Strategie im Sinne der Bevölkerung in Europa.